Creo que la Unión Europea no debe seguir esa línea de actuación, porque hay un riesgo cierto de crear un nuevo Vietnam en el siglo XXI en Afganistán. En Afganistán, la Historia ha demostrado que no puede haber una solución militar.